nasza praca w Komisji Petycji koncentrowała się przede wszystkim na dwóch zagadnieniach ochronie środowiska i ochronie praw podstawowych. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, wzrosła liczba składających petycje do 1414. Niestety aż 416 z nich zostało uznanych za niedopuszczalne. W związku z tym niezbędne jest zwiększenie starań na rzecz informowania obywateli o zakresie ram prawnych, w których działa nasza komisja. Z zadowoleniem obserwuję decyzję Parlamentu o zaangażowaniu Komisji Petycji w każde wysłuchanie dotyczące pomyślnie przeprowadzonej europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Towarzyszenie komisji prowadzącej, która jest przedmiotowo właściwa w danej sprawie, świadczy o potwierdzeniu statusu Komisji Petycji jako organu najbardziej doświadczonego w relacjach z mieszkańcami Unii Europejskiej. Podsumowując, chciałbym podkreślić ważność decyzji o wprowadzeniu rozwiązań technologicznych usprawniających dostęp obywateli do składania petycji, między innymi opracowanie bardziej przejrzystego i praktycznego portalu na swojej stronie, a także utworzenie jednego okienka dla obywateli szukających informacji lub pragnących wnieść apelację.